Am votat în favoarea rezoluției, deoarece se știe foarte bine că mulți dictatori din țările Primăverii arabe au acumulat averi impresionante, iar unii dintre ei au păstrat sume imense în conturi din Uniunea Europeană. Cred că, după identificarea conturilor, banii trebuie restituiți cât mai repede popoarelor din țările respective. Redarea lor popoarelor din Libia, Egipt sau Tunisia este un mod de a face dreptate și de a crește transparența sistemului bancar din Uniunea Europeană.

Țările Primăverii arabe se află într o situație economică dificilă, iar restituirea banilor ar putea ajuta la stabilizarea lor.